Jak wiadomo Panu Komisarzowi Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów jest żywotnie zainteresowana stanem prac i wynikami wdrożenia dyrektywy usługowej, dyrektywy, którą uważam za jeden z ważniejszych aktów legislacyjnych ostatnich lat. Dlatego też z ogromnym zainteresowaniem przyjrzeliśmy się procesowi wzajemnej oceny i jego wynikom oraz propozycjom dalszych działań mających na celu wzmocnienie unijnego rynku usług. Sprawozdanie na temat procesu wzajemnej oceny dotyka w szczególności trzech kwestii po pierwsze doświadczeń związanych z procesem wzajemnej oceny w dyrektywie usługowej po drugie skupia się na wynikach i działaniach następczych, jakie należy podjąć, aby pogłębić wspólny rynek usług po trzecie koncentruje się na procesie wzajemnej oceny jako narzędziu do zastosowania w przyszłych instrumentach politycznych. Komisja IMCO uważa, iż sprawozdanie wzajemnej oceny należy uznać za cenną formę współpracy. Umożliwił on bowiem administracjom państw członkowskich zapoznanie się z wdrożeniem dyrektywy usługowej w innych państwach i przyjętymi rozwiązaniami. Proces wzajemnej oceny to także ogromne kompendium wiedzy, które daje nam pełniejszy, choć jeszcze nie do końca pełny obraz sytuacji na rynku wspólnotowym po wdrożeniu dyrektywy usługowej. Dlatego też uważam, iż zastosowanie procesu wzajemnej oceny w innych obszarach politycznych należy uznać za wskazane. Jednakże z uwagi na czasochłonność tego procesu i ogromne nakłady pracy należy instrument ten stosować selektywnie, zawsze w oparciu o analizę indywidualnych przypadków i w odniesieniu do kluczowych przepisów. Naszym zdaniem zwiększyć należy także przejrzystość całego procesu chociażby poprzez regularne informowanie zainteresowanych stron na temat przebiegu dyskusji. W sprawozdaniu odnosimy się i udzielamy poparcia dla dalszych kroków, które Komisja Europejska proponuje w oparciu o proces wzajemnej oceny. Panie Komisarzu, w pracy nad sprawozdaniem cały czas nie zapominaliśmy, iż pierwszym i najważniejszym priorytetem w budowaniu jednolitego rynku usług jest pełne i kompleksowe wdrożenie dyrektywy usługowej we wszystkich państwach członkowskich. Niestety na dzień dzisiejszy, prawie dwa lata od wdrożenia dyrektywy, nie osiągnęliśmy jeszcze tego etapu. Parlament Europejski chce być regularnie informowany o przebiegu prac nad wdrożeniem. Uważamy ponadto, iż Komisja Europejska powinna podjąć kroki wobec państw członkowskich w celu wyegzekwowania wdrożenia. Ze szczególnym zainteresowaniem oczekujemy sprawozdania na temat ekonomicznej oceny wdrożenia dyrektywy oraz jego wpływu na funkcjonowanie rynku usług. Chcemy zobaczyć, czy oczekiwane przez przedsiębiorców oszczędności wynikające z wdrożenia dyrektywy mają miejsce, gdzie należy dokonać zmian, a gdzie oczekiwania zostały przeszacowane. W czasach, w których najgorętsze debaty dotyczą budżetów narodowych i konieczności redukcji wydatków nie możemy pozwolić sobie na utratę możliwości, jakie daje dyrektywa, zwłaszcza, że 9 na 10 nowych miejsc pracy w gospodarce unijnej tworzonych jest przez sektor usług. Uważam, iż więcej uwagi należy poświęcić dalszym działaniom ukierunkowanym na poprawę funkcjonowania wewnętrznego rynku usług, skupiając się w szczególności na tych obszarach, które mogą przynieść największą wartość dodaną. Musimy także przyjrzeć się uważnie stosowaniu klauzuli swobodnego świadczenia usług. Panie Komisarzu, tym sprawozdaniem komisja IMCO chce dać wyraz zaangażowania w proces wdrażania i monitorowania dyrektywy.